Eu voi spune că trebuie să fie realistă și vreau să și aduc niște argumente. Eu mă bucur că aveți această preocupare, mă bucur că este moderată propunerea dumneavoastră pentru că trebuie să ne gândim cu o viziune mai largă cum putem să facem aceste schimbări fără a perturba nu numai industria constructoare de mașini aici vorbim de o întreagă industrie furnizorii, întreprinderi mici și mijlocii care fac semifabricate, care fac accesorii, care fac piese de schimb. Deci, sunt de acord că transportul trebuie să își scadă procentul de 4 care, în prezent, contribuie la poluare, dar trebuie să ne gândim că avem nevoie de investiții, de tehnologii, trebuie să vorbim aici de o infrastructură care lipsește și poate, domnilor comisari, vă gândiți nu cum să trecem la autoturisme, ci cum să trecem pe căi ferate electrificate, cum să trecem transportul de pe rutier pe cale ferată și, sigur, cum ne gândim la bugetele naționale și locale ca acele mijloace de transport care fac deservire pentru transport public să fie acelea primele care să schimbe combustibilul, să fie electrice sau cu combustibil alternativ.